forseti vill tilkynna að borist hefur bréf frá velferðarráðuneytinu þar sem óskað er eftir fresti til að veita skriflegt svar við fyrirspurn á þingskjali tvö hundruð sextíu og fjögur um innheimtuaðgerðir íbúðalánasjóðs frá birgittu jónsdóttur einnig hefur borist bréf frá atvinnuvega og nýsköpunarráðuneytinu þar sem óskað er eftir fresti til að veita skriflegt svar við fyrirspurn á þingskjali tvö hundruð sextíu og þrjú um rannsökuð mál hjá samkeppniseftirlitinu frá guðlaugi þór þórðarsyni þrátt fyrir ákvæði fjórðu málsgreinar tíundu greinar þingskapa um lengd þingfunda er það tillaga forseta að